Unsere Beziehung mit dem Iran ist durch die Kündigung des Atomvertrags durch die USA einer besonderen Belastung ausgesetzt. Wir müssen alles dafür unternehmen, dass dieser Vertrag bestehen bleibt, damit mit ihm die nukleare Aufrüstung in der ganzen Region verhindert wird. Das kann aber keinesfalls bedeuten, dass wir unsere Grundsätze aufgeben. Natürlich sind uns die Menschenrechte dabei besonders wichtig. Wir werden heute eine Entschließung beschließen, in der wir den Iran bitten, die Urteile gegen Personen zu überprüfen beziehungsweise aufzuheben, die die doppelte Staatsangehörigkeit besitzen die der EU und die des Iran. Das muss auch in dieser schwierigen Situation möglich sein. Denn gerade unter Freunden kann man Wünsche und Bitten äußern. Alles andere wäre doch ein Zeichen mangelnden Vertrauens. Unsere iranischen Partner wissen, dass wir in einigen Bereichen und gerade bei der Rechtsprechung völlig andere, entgegengesetzte Auffassungen haben.

Wir können davon nicht abrücken. So bitte ich die iranischen Behörden herzlich, die vier Personen, die in den Entschließungen genannt sind, nach Europa zurückkehren zu lassen.